Elnök asszony! Harmadszor próbálok szót kérni és nagyon örülök, hogy harmadszorra sikerült szót adnia. Egyrészt szeretnék egy korrekciót tenni. Itt fölmerült az, hogy benne volt vagy nem volt benne az alkotmányban ez a bizonyos négyötödös többség. A házszabályban volt benne, de a Fidesz javaslatára törölték el. Amit Kukan úrtól szeretnék kérdezni az pedig az, hogy amikor Markert úr itt volt a Velencei Bizottságtól és fölmerült a kétharmados többség, ami itt újra meg újra előkerül, akkor azt mondta, hogy igen, ilyen van, hogy kétharmad. Egy ilyen esetben az önkorlátozás az alapvető elvárás lehetne, de ő nem látja ennek nyomát. Én azt szeretném kérdezni Kukan úrtól, hogy amiket elmondott, ezekben a kérdésekben nyilvánvalóan konzultált már a szintén EPP ben ülő Fidesz képviselőkkel. Látja e nyomát annak, hogy bármi készség lenne arra, hogy változtassanak ezeken a pontokon az alkotmányon?